Ja, hvala. Torej, na našem ministrstvu že od januarja dva tisoč dvanajst dalje teče postopek priprave državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje-Mota na Muri. zdaj je že dalj časa v fazi študije variant in okoljskega poročila pred javno razgrnitvijo. Naše ministrstvo je februarja dva devetnajst izdalo pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v katerem pa je v zaključku navedeno, da je plan nesprejemljiv, ker izkazuje bistvene vplive na okolje. Na podlagi tega zaključka smo tudi pripravili več gradiv, ki so trenutno še v medresorskem usklajevanju. Ta gradiva usklajujemo. Eden, eno od teh gradiv je priprava sklepa, Vlade Republike Slovenije o zaustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrtja načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. To je zdaj plan a, ki ga mi predlagamo. Kar pomeni, da bi se na podlagi zaključka tega okoljskega poročila vlada že sedaj odločila, da državni prostorski načrt ustavi. Druga verjetnost plan b, pa je, da se s tem, postopkom nadaljuje, kar pomeni, da sledijo akcije, kot jih bom zdaj navedel. Torej najprej sledi javna študij variant in pa okoljskega poročila, potem sledi pridobitev odločbe o nesprejemljivosti plana, dopolnitev gradiv s preciznimi izravnalnimi in nadomestnimi ukrepi in na podlagi preučitve vseh potrebnih ukrepov se bosta potem investitor in pobudnik odločila, ali bosta predlagala začetek postopka prevlade javnega interesa. Ta postopek priprave se bi nadaljeval, če bi postopek prevlade zaključil v prid energetike in ne okolja. Zdaj smo v fazi usklajevanja tega gradiva. Vlada se bo potem na podlagi pripravljenih gradiv odločila, ali gre v to, da se na podlagi zaključka okoljskega poročila že sedaj odloči, da se državni prostorski načrt zaključi, ali pa bo pustila, da se postopek spelje do konca in se potem vidi, ali bo, ta postopek pripeljal do tega, da, ni mogoče odločiti v prid, interesa oziroma prevlade interesa energetike napram okolja. Zdaj v zadnjem času smo te naše aktivnosti za uskladitev gradiva povečali in jaz, pričakujem, da bomo to gradivo kmalu uskladili do te mere, da ga bo vlada obravnavala.